sulla partecipazione economica, sul controllo democratico dei soci, ma principalmente sul fatto di essere meno dipendenti dall'evoluzione dei mercati finanziari. Ritengo che si debba prestare maggiore attenzione a livello europeo a questa tipologia di imprese, favorendone il sostegno attraverso azioni dedicate per affermarne una maggiore crescita e divulgazione in Europa. La relazione Toia votata oggi ha messo in evidenza il contributo che le cooperative hanno dato alle economie europee ed alla stabilità occupazionale.